herra forseti þetta hefur um margt verið ágætis umræða það sem af er degi um efnahagsmálin og stöðuna ég hygg að einir tuttugu þingmenn hafi tekið til máls hér síðan að umræðan hófst í morgun og hún hefur að flestu leyti verið nokkuð málefnaleg vil ég leyfa mér að segja auðvitað mismálefnaleg eins og gengur og gerist og virðist fara svolítið eftir flokkum en hvað um það það eru þrjú atriði sem mig langar að koma hér inn á í upphafi áður en ég sný mér að því sem er nú aðalatriði ræðu minnar sem lýtur að hag heimilanna og fjölskyldunum í landinu þá í fyrsta lagi vil ég aðeins bregðast við því sem háttvirtur þingmaður pétur blöndal sagði hér fyrr í dag þar sem hann talaði um og lýsti þeirri skoðun sinni að hann teldi að sú rannsókn sem fara ætti fram á því hvað gerðist hér í aðdragandanum að bankahruninu ætti að fara fram hér á vegum þingsins og þingmanna ég tel það ekki heppilegt og mín skoðun er sú að þingið getur jú sett af stað vinnu en sú vinna og sú yfirferð verður að vera algerlega hafin yfir allan vafa til þess að svo megi verða verðum við að fá hér óháða sérfræðinga líklega verða þeir að vera erlendis frá til þess að það leiki enginn vafi á einhverjum tengslum þannig að ég vildi bara nefna það hér að það er mín skoðun að hvítbók sú ef menn hafa kosið að kalla það hvítbók eða sú rannsókn sem fara á fram hún verði að vera óháð og það verði að koma að því erlendir sérfræðingar ég vil líka nefna hér

farin úr salnum sýnist mér að hún var að tala hér um hugmyndir til lausnar ég hef nú setið hér og hlustað á allar ræðurnar tuttugu sem hafa verið haldnar í dag í þessari umræðu og ég varð ekki vör við margar hugmyndir til lausnar í ræðum þingmanna vinstri grænna því miður þeir notuðu frekar tímann til að gagnrýna og dvelja í fortíðinni og reyna að velta því fyrir sér hvað hefði farið úrskeiðis háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson hann kom hér upp í dag og hélt hér ágæta ræðu þar sem hann talaði meðal annars um það sem framundan er og gerði helst að umtalsefni sparnað í ríkisrekstrinum ég held að við séum að horfast í augu við það að við erum að horfa á gerbreytta heimsmynd og við erum að horfa á gerbreytt landslag á íslandi ég held því miður að samhliða miklum niðurskurði hjá ríkinu hjá einstaka stofnunum þá sé óhjákvæmilegt að menn líti líka til aukningu tekna ríkissjóður er ekkert öðruvísi heldur en bara heimilin í landinu heimilin í landinu til hvaða aðgerða eru þau að grípa núna það er tvennt þau eru að draga saman og þau eru að reyna að auka tekjur sínar með einhverjum hætti til þess að ná endum saman hæstvirts utanríkisráðherra gerði grein fyrir því hér í dag að hún sæi fyrir sér sparnað í sínu ráðuneyti á sínum póstum og ég fagna því og ég vil hvetja aðra ráðherra í ríkisstjórninni til þess að hugsa hlutina upp á nýtt það er fita í það í þessu stjórnkerfi sem á svo sannarlega að skera

óhjákvæmilegt hér í vetur að ríkissjóður horfi til þess að auka tekjur sínar með einhverjum hætti þriðja atriðið sem ég vil gera hér að umtalsefni og mörgum hefur orðið tíðrætt um hér það er stýrivaxtahækkunin sem seðlabankinn kynnti mér finnst í sjálfu sér ekki að fara að hafa mjög miklar efnislegar miklar skoðanir á því eða velta mér upp úr því á annan hátt en það að ég verð að segja það sem mína skoðun að mér fannst útspil seðlabankans varðandi þessa fréttatilkynningu sem hann sendi frá sér mér fannst það vægast sagt mjög einkennilegt í yfirlýsingunni þá talar seðlabankinn og ég geri nú bara ráð fyrir því að þar tali formaður bankastjórnar seðlabankans því þegar seðlabankinn sendir eitthvað frá sér þá er það nú yfirleitt formaður bankastjórnar sem ber ábyrgð á því þá segir í þeirri yfirlýsingu að ráðherrar í ríkisstjórninni hafi að mati bankans undrast hækkunina og í því ljósi þá telji bankinn nauðsynlegt að birta þessa tilkynningu ég er nú búin að vera að skoða yfirlýsingar ráðherranna núna síðustu daga og ég sé ekki nema einn ráðherra sem hefur sérstaklega undrast þessa ákvörðun og hvaða ráðherra skyldi það nú vera það er hæstvirtur menntamálaráðherra varaformaður sjálfstæðisflokksins þorgerður katrín gunnarsdóttir sem hefur undrast þessa hækkun og hvaða skilaboð eru þetta frá fyrrverandi formanni sjálfstæðisflokksins til núverandi varaformanns þess sama flokks það er augljóst er kallað hér úti í sal ég er nú ekki með neinar samsæriskenningar hér á takteinum og ætla svo sem ekkert að hafa þær uppi hér en mér finnst þetta eins og ég sagði mér finnst þetta vægast sagt einkennilegt útspil og mér finnst það alls ekki við hæfi að embættismaður í þessari stöðu eða bankastjórnin sendi frá sér yfirlýsingu af þessu tagi en nóg um það það sem mér finnst skipta mestu máli og það sem mig langar að ræða hér í lokin er hagur heimilanna og fólksins í þessu landi ég held að við verðum núna alvarlega og ég veit að sú vinna fer fram meðal annars vegna þess að ég er þátttakandi í einum vinnuhópi sem er að skoða alls kyns tillögur til úrlausnar fyrir heimilin í landinu þar kemur ýmislegt til það er staðreynd að bankastofnanir hafa verið að bjóða upp á að undanförnu frystingu lána og alls konar greiðsluaðlögun ég held hins vegar að við stöndum bara frammi fyrir þeirri staðreynd núna að við þurfum hugsanlega að færa niður lán bandaríkjamenn hafa gert það og mér finnst allt í lagi að við íslendingar skoðum það til þess að standa vörð um heimilin til þess að heimilin fari ekki á hausinn að lán þeirra sérstaklega til íbúðakaupa verði færð niður ég held að við verðum eins og ég segi að leyfa okkur að hugsa upp á nýtt og út fyrir rammann og ég vil nefna eitt dæmi þar að lútandi og það snýr að frá fær maki minn eða erfingjar lífeyrissparnaðinn greiddan út ég lít svo á að það séu áföll sem dynja yfir þjóðina núna og þess vegna eigi að skoða það mjög rækilega að við tilteknar aðstæður þá gefist fólki tækifæri til þess að taka út þennan séreignarlífeyrissparnað núna og nota til þess að greiða niður skuldir hvort sem það eru óhagstæðar yfirdráttarskuldir íbúðalán eða þar fram eftir götunum ég bendi líka á að í ályktun así frá þeirra ársþingi núna fyrir nokkrum dögum síðan þá er einmitt opnað á þessa leið og ég fagna því mjög við stöndum líka frammi fyrir því og ég hef upplýsingar um það að fólk segi upp þessa dagana í stórum stíl séreignarlífeyrissparnaðinum sínum vegna þess og við verðum að átta okkur á því að það er svo mikið traust horfið í þessu samfélagi traustið á bankastofnunum er farið traustið á stjórnmálin er trúlega líka farið og traustið á lífeyrissjóðina hefur beðið alvarlegan hnekki og lífeyrissjóðirnir sjá það í uppsögnum á þessum samningum ég held að til þess að bregðast við því og byggja upp þetta traust aftur til framtíðar þá væri það mjög vel við

milljónir í séreignarlífeyrissparnaði og er hugsanlega að fara á hausinn vegna álíka hárra skuldar annars staðar í bankakerfinu að hún geti ekki notað eða viðkomandi geti ekki notað þessa peninga núna ég held að það sé nú engin huggun í því að fjölskyldur verði gjaldþrota en viti þá af því að við sextíu og tveggja ára aldur eða sextíu

búinn en ég vildi nefna þetta vegna þess að ég held að þetta væri liður í því að leggja heimilunum lið í þeim áföllum sem núna dynja yfir íslenskt